Per determinare le situazioni di dumping, soprattutto in caso di distorsioni forti della concorrenza, è fondamentale fare riferimento ai costi e ai prezzi di produzione nei paesi terzi.

Un ottimo risultato, dunque, per l'Unione europea, per l'industria europea e per i cittadini europei. Complimenti al relatore Cicu.